Într adevăr, când vorbim de lupta împotriva corupție trebuie să vorbim despre democrația în statul respectiv, trebuie să vorbim despre achizițiile publice, trebuie să vorbim despre transparența în cheltuirea banilor publici automat, trebuie să vorbim despre parteneriatul public privat, despre depolitizarea autorităților naționale de management când vorbim de fonduri europene, despre independența justiției, despre depolitizarea organelor de control în statul respectiv. Doamnă comisar, atunci când veți căuta susținere la Consiliu, vreau să aveți în minte un lucru foarte important.